Der Europäische Haftbefehl hat sich wie von meinen Vorrednern bereits einhellig festgestellt in den vergangenen Jahren als nützliches Instrument zur Verbrechensbekämpfung erwiesen. Den Straftätern in Europa steht es eben nicht mehr frei, die offenen Grenzen so zu nutzen, wie sie das bisher vielleicht hätten machen können.

Etwa das mangelnde Recht auf anwaltlichen Beistand, die teilweise unwürdigen Haftbedingungen, oftmals auch die extrem langen Untersuchungszeiten. Der wesentliche Punkt, der auch schon oft angesprochen wurde, ist die uneinheitliche oder auch die fehlende Prüfung der Verhältnismäßigkeit durch den Ausstellungsstaat. Dieser Punkt liegt mir besonders am Herzen, weil hier nämlich oftmals durch systematische Ausstellungen des Haftbefehls, häufig wegen geringfügiger Vergehen, die eigentliche Intention des Europäischen Haftbefehls untergraben wird.